Hvala za besedo. jaz sem, glede na začetek razprave moje kolegice Maše Kociper za hip že pomislila, da sem da smo na začetku volilne kampanje, ampak, če se vrnemo k današnji temi, pred nami je predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank in, tudi jaz se dobro zavedam, da, nekatere rešitve zapisane v njem so daleč od tega, da bi bile idealne, smo pa v SMC vseskozi konstruktivno sodelovali pri, usklajevanju rešitev predloga zakona, kajti zelo dobro se zavedamo, da je, ustavno odločbo potrebno implementirati, in nas veseli, da smo, da so bila nekatera naša opozorila in predlogi slišani in tudi upoštevani, še posebno pozornost smo namenili, problematiki skritih lastnikov in smo vztrajali, da se, z dodatnimi varovalkami ustrezno nadgradi, določba, ki predvideva razkritje, dejanske identitete nekdanjih lastnikov, torej nekdanji lastniki, ki bodo želeli vlagati odškodninske tožbe po tem zakonu, se ne bodo mogli več skrivati za fiduciarnimi računi v tujini, smo pa v SMC vse skozi tudi opozarjali, na nekatere po naši tudi po naši oceni sporne določbe tega zakona, ki pa so še do žal do konca ostale neusklajene, tako na odboru za finance žal ni bil sprejet, naš predlog amandmaja k petemu členu, ki bi krajevno pristojnost, mariborskega sodišča razširil tudi na ljubljansko in celjsko sodišče, namreč po naši oceni še danes smo prepričani, da bi, takšna razpršenost prispevala k hitrejšemu in učinkovitejšemu sojenju. Nadalje so bili na seji odbora za finance sprejeti tudi amandmaji, ki jih je predlagala Stranka Alenke Bratušek in, v s katerimi se za male nepoučene vlagatelje predvideva pavšalna odškodnina do višine dvajset tisoč evrov. Po naši oceni to ni v duhu ustavne odločbe, na to je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba, ki dvomi o ustavnosti, zaradi splošnega načela enakosti pred zakonom, zdaj s temi, amandmaji se je, predlagateljica sklicevala na socialno dimenzijo, vendar v SMC mi vseskozi poudarjamo, kar je tudi danes kolegica Kociprova potem korektno povzela, da so mali nepoučeni vlagatelji vseskozi imeli pravno varstvo in pravno podlago za vlaganje odškodninskih tožb po zakonu o trgu finančnih inštrumentov zaradi neizvedene pojasnilne dolžnosti poslovnih bank, namreč ker poslovne banke niso izvedle pojasnilne dolžnosti oziroma svojim komitentom niso pojasnile, da zaradi obljub po nekaj višjih obrestnih merah prihaja tudi, nekaj višje tveganje. To je, to osnova, da, bi ti komitenti lahko vlagali tožbe zoper poslovne banke, ki bi na to seveda bile tudi plačnice odškodnin, in te odškodnine potem seveda ne bi šle v breme javnih sredstev, zato ni bilo ni bilo nobene potrebe, da pač nepoučeni mali vlagatelji, do danes čakajo na sprejem tega zakona, tako da žal ugotavljamo, da so bili, nepoučeni vlagatelji ponovno zavedeni s tem, ko niso bili spodbujeni k vlaganju teh zasebnih tožb zoper poslovne banke na drugi pravni osnovi. Naj na koncu izpostavim še eno, ključno zadevo, to je neusklajenost, z, zakona z Banko Slovenije, ki naj bi bila plačnik odškodnin razlaščenim imetnikom. Banka Slovenije se namreč ne strinja s tem, da bo, ona pač glavni, plačnik, kot razlog navaja prepoved monetarnega financiranja, zdaj če poenostavljeno povem, Banka Slovenije naj ne bi smela financirati nalog države in poleg vsega pa tudi vsota možnih odškodnin presega, trenutne rezerve Banke Slovenije, kar bi lahko resno zgrozilo njeno stabilnost in neodvisnost, zdaj ni nepomembno, da temu mnenju Banke Slovenije pritrjuje tudi Evropska centralna banka, zato je pričakovati, da bo pač Banka Slovenije v nadaljevanju sprožila nadaljnje postopke za, da se prepreči izvajanje tega zakona, zato se bojim, da resnično oškodovani vlagatelji žal še dolgo ne bodo bližje pravici oziroma pravičnemu poplačilu odškodnine, hvala lepa.